Trzeba powiedzieć jedno czytamy to sprawozdanie i słuchamy dzisiejszej debaty z rozgoryczeniem. Dlatego że okazuje się, że to, co przez wiele narodów Europy jest postrzegane jako wielka szansa, dla Państwa jawi się tylko jako zagrożenie. Czy wiecie, gdzie jest najstarszy działający szyb naftowy w Europie? W Siarach pod Gorlicami.

Czy wyobrażacie sobie, co mamy powiedzieć w Polsce, co mają powiedzieć posłowie z Wielkiej Brytanii i z innych krajów, w swoich krajach, kiedy wrócą? Że wolne narody Unii Europejskiej, wbrew zapisom traktatu bo ten traktat gwarantuje nam to prawo chcą zabronić wydobywania gazu łupkowego? Chcą odebrać narodom wielką szansę? Jaki by to miało sens? Kiedy mówimy o tym, że potrzebna nam jest większa integracja, kiedy mówimy bądźmy jak Stany Zjednoczone, kiedy patrzymy na to, że w Stanach Zjednoczonych gaz łupkowy jest wydobywany bez żadnej ogólnej regulacji, każdy stan to robi, to wtedy mówimy nie, nie bądźmy jak Stany Zjednoczone, bądźmy jak Europa! Tylko ta Europa musi być wolna, musi respektować prawo do tego, żeby podejmować wolne decyzje ekonomiczne, szczególnie wtedy, kiedy są one bardzo restrykcyjne w sprawach środowiska. Bo takie przepisy obowiązują w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej.